Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, la situation économique et financière de l'Europe justifie pleinement les mesures énergiques qui ont été prises notamment pour stabiliser la zone euro et éviter la mise en cause de notre monnaie commune.

Face à la crise financière, l'Europe n'est pas restée inactive. On ne le dit pas assez. Dès 2009, nous avons élaboré et adopté une réglementation sur les agences de notation dont les textes d'application seront très prochainement publiés par la Commission européenne. La commission économique de ce Parlement a voté, il y a quelques jours, le paquet relatif à la supervision des activités financières. Lundi dernier, c'est le rapport sur la réglementation des gestionnaires de fonds alternatifs qui a été adopté à une large majorité par la même commission. Les trilogues sont engagés pour rechercher un accord avec le Conseil. Cet accord doit être obtenu rapidement pour que nos institutions préservent leur crédibilité. Nos concitoyens nous posent souvent la question que fait l'Europe? Nous devons être à la hauteur de leurs attentes. À cet égard, je voudrais, Monsieur le Commissaire, vous féliciter pour votre détermination et vous encourager à préserver le programme de travail que vous vous êtes fixé, conformément aux engagements pris lors de votre audition. Le calendrier ambitieux, mais indispensable, qui est le vôtre, reçoit notre approbation. Nous serons à vos côtés pour que soit réalisée la régulation des services financiers qui s'impose. Il ne s'agit pas de brimer l'industrie financière, mais de mettre en place les règles qui permettront d'encadrer une activité qui doit l'être, d'assurer une meilleure sécurité des transactions et d'obtenir leur transparence.